Hoewel er een paar kleine stappen in de richting van bezuinigingen worden gedaan, is het allemaal te weinig en te laat. De begroting van het Parlement gaat opnieuw stijgen, met maar liefst

Het tientallen miljoenen euro kostende prestigeproject Huis van de Europese geschiedenis moet zo spoedig mogelijk worden geschrapt. Voorzitter, goed besturen is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Verminder de uitgaven, verklein de Europese overheid, en behoud de vrijheid.